háttvirtir þingmenn birgir ármannsson jón gunnarsson ólöf nordal pétur h blöndal ásta möller illugi gunnarsson kristján þór júlíusson jón magnússon ragnheiður ríkharðsdóttir og arnbjörg sveinsdóttir þetta mál hefur áður verið lagt fram hér á hinu háa alþingi í óbreyttri mynd en ekki hlotið afgreiðslu frumvarpið gerir ráð fyrir því í stuttu máli að opinber birting og framlagning álagningar og skattskráa landsmanna verði lögð af ákvæði um birtingu slíkra skráa er að finna í nítugasta og áttundu grein núgildandi laga um tekjuskatt ég ætla ekki að rekja hvað segir nákvæmlega í þeirri grein en skoði menn hana og þau efnisatriði sem þar koma fram leggur núgildandi löggjöf þá skyldu á skattstjóra landsins að leggja álagningar og skattskrár fram til birtingar og er þeim jafnframt gert að auglýsa rækilega hvar og hvenær skrárnar liggi frammi jafnframt heimila núgildandi lög opinbera birtingu á upplýsingum úr skránum auk þess sem útgáfa þeirra upplýsinga sem fram koma í skattskrám í heild eða hluta er heimil ef við víkjum í stuttu máli að forsögu birtingar álagningar og skattskráa hefur skattyfirvöldum um áratugaskeið verið skylt að lögum að leggja skattskrár einstaklinga fram til birtingar og að auglýsa framlagningu þeirra sérstaklega af orðalagi eldri laga um tekju og eignarskatt er ljóst að tilgangurinn með framlagningu skattskrár hefur í upphafi verið sá að upplýsa gjaldendur um álagðan skatt á tekjur og eignir hvers og eins en jafnframt að tryggja gjaldendum heimild til að fá upplýst hjá skattyfirvöldum um grundvöll viðmiðunar tekna og eigna til myndunar skattstofns og kæruheimildir vegna slíkra ákvarðana enn fremur tryggðu ákvæði eldri laga sérhverjum gjaldanda kæruheimild vegna ákvörðunar skattyfirvalda um skattstofn þriðja manns til tekjuskatts og eignarskatts með öðrum orðum var tilgangur laganna í öndverðu sá að gefa almenningi tækifæri til að kynna sér álagningu á samborgara sína enda var slíkt talið nauðsynlegt til að tryggja að mögulegt væri að ganga úr skugga um að allir skattborgarar landsins greiddu þá skatta sem þeim bæri í samræmi við greiðslugetu og að skattálagning annarra gengi ekki gegn hagsmunum almennings voru almenningi því heimilaðar svokallaðar samanburðarkærur ef grunsemdir voru um að tekjur og eignir tiltekinna einstaklinga væru of lágt taldar eða ótaldar ákvæði þessa efnis má kynna sér í þágildandi lögum um tekjuskatt og eignarskatt frá nítján hundruð tuttugu og eitt í þrítugasta og fimmta og þrítugasta og sjöttu grein þeirra laga og þau voru síðan tekin upp nánast óbreytt í tekjuskattslögunum frá árinu nítján hundruð þrjátíu og fimm og frá árinu nítján hundruð fimmtíu og fjögur hins vegar var það þannig að með setningu laga um tekjuskatt og eignarskatt árið nítján hundruð sextíu og tvö var gerð veigamikil breyting á þessum ákvæðum samkvæmt ákvæðum þrítugasta og níunda og fertugasta grein laganna var skattstjórum eftir sem áður gert að leggja skattskrár fram í umdæmum sínum en hins vegar var felld niður sú kæruheimild sem gjaldendur höfðu vegna ákvörðunar skatta á tekjur og eignir þriðja manns þetta var grundvallarbreyting sem var gerð á löggjöfinni framlagningu skránna var haldið inni í lögum en kæruheimildin felld út það voru einnig gerðar breytingar á tekjuskattslögunum árið nítján hundruð sjötíu og níu og ég ætla svo sem ekki að vera að fara yfir þau ákvæði og nítján hundruð áttatíu og eitt en frá því að síðustu breytingar á skattalögum voru gerðar hefur framkvæmd laganna verið sú að skattstjórar hafa árlega lagt fram álagningar og skattskrár í hverju umdæmi og jafnframt hefur efni þeirra verið gerð ítarleg skil í fjölmiðlum og opinberri umræðu með þessu frumvarpi sem við leggjum hér fram flutningsmenn þessa fruvmarps er lagt til að á þessu verði gerð breyting í greinargerð með frumvarpinu er gerð grein fyrir því að mismunandi reglur gilda hvað birtingu slíkra skráa varðar á hinum norðurlöndunum og ég vísa til þeirrar umfjöllunar sem þar er og að skapi er gerð grein fyrir ýmsum annmörkum sem finna má á núgildandi löggjöf en þeir lúta fyrst og fremst eða þau álitamál sem að því snúa lúta fyrst og fremst að tölvutækninni og tölvutækri meðferð þeirra skráa ég leyfi mér til þess að greiða fyrir þingstörfum að vísa bara til þess sem segir í greinargerð um það þess vegna vil ég víkja að helstu rökum sem flutningsmenn

eins og áður segir frú forseti er ljóst að tilgangurinn með því að skylda skattyfirvöld að lögum til að leggja fram skattskrár einstaklinga var í fyrsta lagi sá að upplýsa gjaldendur um álagðan skatt á tekjur og eignir hvers og eins og grundvöll viðmiðunar tekna og eigna til myndunar skattstofns og kæruheimild vegna slíkra ákvarðana í öðru lagi var tilgangurinn sá að tryggja almenningi kæruheimild vegna ákvörðunar skattyfirvalda um skattstofn þriðja manns til tekjuskatts og eignarskatt af orðalagi eldri lagaákvæða má ljóst vera að forsenda þess að gjaldendur gætu neytt kæruheimildar sinnar gagnvart þriðja manni var sú að skattskrárnar lægju frammi að öðrum kosti hefði almenningi verið ómögulegt að beita kæruheimild sinni þegar lögfest var breyting á lögum um tekjuskatt og eignarskatt með lögum númer sjötíu nítján hundruð sextíu og tvö og áðurnefnd kæruheimild gjaldenda vegna skattákvörðunar þriðja manns felld niður brustu þær forsendur sem lágu að baki framlagningu skattskráa einstaklinga samkvæmt núgildandi ákvæðum nítugasta og áttundu grein laga númer níutíu sjöunda maí tvö þúsund og þrjú hvílir á skattstjórum sú skylda að senda hverjum gjaldanda sérstaka tilkynningu eða álagningarseðla með upplýsingum um þá skatta sem á hann hafa verið lagðir á viðkomandi skattári í slíkum tilkynningum koma fram sömu upplýsingar og birtar eru í framlögðum álagningar og skattskrám þetta frumvarp gerir ekki ráð fyrir að breyting verði gerð á þeirri framkvæmd í ljósi hennar verður hins vegar ekki séð að framlagning álagningar og skattskráa samkvæmt núgildandi löggjöf feli í sér annan tilgang en þann að gefa almenningi kost á að kynna sér

frú forseti að baki frumvarpinu eru þau að telja verði að birting álagningar og skattskráa samkvæmt ákvæðum núgildandi laga brjóti gegn rétti einstaklinga til friðhelgi einkalífs fjárhagsleg málefni einstaklinga eru meðal viðkvæmustu persónuupplýsinga í nútímasamfélagi sem eðlilegt og sanngjarnt er að fari leynt ljóst má vera að með framlagningu álagningar og skattskráa fer fram birting á upplýsingum sem gefa glögga mynd af tekjum nafngreindra einstaklinga færa má rök fyrir því að notkun upplýsinganna hafi breyst verulega frá því að tryggja kærurétt gjaldanda gagnvart samborgurum sínum til þess að vera orðnar að þaulskipulagðri markaðsvöru í framkvæmd hefur þróunin orðið sú á síðustu árum að framlagning álagningar og skattskránna hefur orðið uppspretta frétta um fjárhagsleg málefni einstaklinga það er orðinn árlegur viðburður að fjölmiðlar vinni upplýsingar upp úr álagningar og skattskrám um tekjur manna birtir eru listar yfir tekjuhæstu einstaklingana í hverri starfsgrein gjarnan með samanburði frá ári til árs leiða má líkur að því að fjölmiðlaumræða af slíku tagi feli í sér hættu á að einstaklingar verði fyrir óverðskuldaðri áreitni vegna tekna sinna ýmist vegna þess að þær þyki of háar eða of lágar framlagning álagningar og skattskráa getur haft fleiri ókosti í för með sér birting upplýsinga um tekjur einstaklinga er til þess fallin að grafa undan því trúnaðarsambandi sem viðgengist hefur á vinnumarkaði um launakjör í frjálsum vinnusamningum á flestum vinnustöðum eru launakjör starfsmanna trúnaðarmál launþega og vinnuveitanda með því að skylda skattstjóra til að leggja álagningar og skattskrár fram gerir ríkisvaldið þennan trúnað að engu allt frá því að lögfest voru lagaákvæði um framlagningu álagningar og skattskráa fyrir áratugum hafa gríðarlegar umbætur átt sér stað hvað varðar réttarstöðu einstaklinga gagnvart ríkisvaldinu og réttur einstaklinga til friðhelgi einkalífs hefur verið bættur verulega má í því sambandi nefna setningu laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði laga um skráningu og meðferð persónuupplýsinga stjórnsýslulaga og upplýsingalaga þá hefur í íslenskri löggjöf verið lögð aukin áhersla á vernd mannréttinda meðal annars með lögfestingu mannréttindasáttmála evrópu og með endurskoðun á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar á sama tíma hefur réttarvitund almennings tekið breytingum og ætla má að almennir borgarar geri sér betur grein fyrir réttindum sínum en áður og þeim takmörkunum sem ríkisvaldinu eru sett gagnvart þeim þar á meðal hvað varðar meðferð ríkisvaldsins og annarra aðila á viðkvæmum persónuupplýsingum nægir þar að nefna umræður sem sköpuðust um meðferð heilsufarsupplýsinga einstaklinga í aðdraganda setningar laga um gagnagrunn á heilbrigðissviði víða í íslenskri löggjöf er réttur einstaklinga til friðhelgi einkalífs tryggður og hömlur settar við meðferð birtingu og opinberun á viðkvæmum persónuupplýsingum íslenndinga í sjötugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar er friðhelgi einkalífs einstaklinga vernduð sambærilega reglu má finna í áttundu grein laga um mannréttindasáttmála evrópu einnig má nefna að í lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga er kveðið á um friðhelgi einkalífs en samkvæmt fyrstu grein laganna er þeim meðal annars ætlað að stuðla að því að með persónuupplýsingar sé farið í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs þá er víða í löggjöfinni kveðið á um þagnarskyldu starfsmanna um einkahagi einstaklinga svo sem um fjárhagsleg málefni þeirra þannig er skattstjórum umboðsmönnum skattstjóra ríkisskattstjóra skattrannsóknarstjóra ríkisins og yfirskattanefnd bannað að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi að skýra óviðkomandi mönnum frá því sem þeir komast að í sýslan sinni um tekjur og efnahag skattaðila hið sama gildir um þá sem veita áðurnefndum aðilum aðstoð við starf þeirra eða á annan hátt fjalla um skattframtöl í lögreglulögum er lögð þagnarskylda á lögreglumenn og annað starfslið lögreglu um atvik sem þeim verða kunn í starfi sínu eða vegna starfs síns og leynt eiga að fara vegna lögmætra almanna eða einkahagsmuna tekur þessi þagnarskylda meðal annars til upplýsinga um einkahagi manna sem eðlilegt er að leynt fari í lögum um fjármálafyrirtæki er ákvæði um bankaleynd fjármálafyrirtækja þar er mælt fyrir um að stjórnarmenn fjármálafyrirtækja framkvæmdastjórar endurskoðendur starfsmenn og hverjir þeir sem taka að sér verk í þágu slíkra fyrirtækja séu bundnir þagnarskyldu um allt það sem þeir fá vitneskju um við framkvæmd starfa sinna og varða viðskipta eða einkamálefni viðskiptamanna þeirra nema skylt sé að veita upplýsingar samkvæmt lögum samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu og áttundu grein laganna gildir þagnarskyldan jafnframt um hvern þann sem veitir viðtöku upplýsingum sem getið er um í fyrstu málsgrein fimmtugustu og áttundu greinar sambærileg ákvæði um þagnarskyldu um persónuleg málefni einstaklinga þar á meðal fjárhagsleg málefni þeirra gilda samkvæmt lögum um endurskoðendur og lögum um lögmenn það verður því að telja frú forseti að núgildandi ákvæði nítugasta og áttundu grein laga um tekjuskatt um framlagningu álagningar og skattskráa séu í verulegu ósamræmi við þau ákvæði og þær meginreglur sem lögfestar hafa verið í sérlögum um þagnarskyldu um upplýsingar sem varða fjárhagsleg málefni einstaklinga og ég hef hér gert grein fyrir auk þess verður að telja að framlagningin brjóti í bága við meginreglur sjötugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar og áttundu grein laga um mannréttindasáttmála evrópu um friðhelgi einkalífsins gildar ástæður þurfa að liggja til grundvallar löggjöf sem mælir fyrir um svo yfirgripsmikla röskun á friðhelgi einkalífs einstaklinga sem núgildandi löggjöf kveður á um með vísan til þess sem ég hef hér rakið verður ekki talið að slíkar ástæður séu fyrir hendi og því sé nauðsynlegt að gera þær breytingar á núgildandi ákvæði nítugasta og áttundu grein laga um tekjuskatt sem frumvarp þetta kveður á um að lokum frú forseti er rétt að geta þess að frumvarp þetta felur ekki í sér að neinu leyti að dregið verði úr þeim úrræðum sem skattyfirvöldum er veitt í núgildandi löggjöf til að sinna virku skatteftirliti bregðast við undanskotum frá skatti eða til að beita öðrum þeim heimildum sem núgildandi löggjöf kveður á um gerir frumvarpið því ráð fyrir að núverandi eftirlit verði eftir sem áður í höndum skattyfirvalda verði frumvarpið hins vegar að lögum lýkur einkaskattrannsóknum borgaranna á skattamálum hvers annars með þeim orðum frú forseti legg ég til að máli þessu verði vísað til annarrar umræðu að þessari umræðu lokinni og háttvirtrar allsherjarnefndar lauk á fyrri spólu